Strategia industrială trebuie să identifice domeniile strategice în care să investim, precum și sursele materiilor prime necesare. Solicit Comisiei și statelor membre ca aceste priorități să fie sprijinite prin viitoarea perspectivă financiară, prin bugetele anuale și prin politicile sectoriale comunitare.

Avem nevoie de o politică industrială eco eficientă, care să asigure atât capacitatea de producție pe teritoriul UE în mod sustenabil, cât și reducerea dependenței energetice a Uniunii. Competitivitatea Uniunii depinde, în mare măsură, de capacitatea de inovare, cercetare și dezvoltare și de legătura dintre inovare și procesul de producție. Este necesară creșterea finanțării publice pentru cercetare și dezvoltare, pentru a mobiliza investițiile private, iar simplificarea procedurilor și reducerea birocrației constituie o condiție esențială pentru o implicare sporită a industriei.